Signor Presidente, tanti piccoli e deboli mercati nazionali non possono porre fine alla dipendenza energetica dell'Europa. Ragionare in piccolo vuol dire limitare il numero di fornitori, rendere i prezzi poco competitivi e dare servizi di modesta qualità. D'altra parte, questa è la fotografia del nostro mercato energetico. La mia, dunque, è una valutazione positiva della relazione del collega Buzek, che lega il mercato unico alla realizzazione di progetti transfrontalieri regionali secondo un approccio che guarda alla reale conformazione industriale, infrastrutturale e morfologica delle regioni, e non agli steccati tra mercati nazionali. Anche a questo proposito, signor Presidente, bisogna abolire le politiche nazionali di sostegno ai prezzi, per dare ossigeno e competitività a questo settore, questo è un passaggio molto importante un mercato energetico europeo unico deve restare un obiettivo prioritario.